Señora Presidenta, en primer lugar quisiera expresar mi satisfacción por tener la oportunidad de presentar estas preguntas sobre la modernización de las ayudas de Estado, a petición de la presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y como presidente del grupo de trabajo sobre la competencia,

Quiero agradecer la presencia de la Comisión para responder a las mismas y lamento que no haya podido estar presente el Vicepresidente Almunia, como responsable de política de competencia. La iniciativa para la modernización de las normas que gobiernan las ayudas de Estado a nivel comunitario, lanzada por la Comisión en mayo del pasado año, y que es la causa de las dos propuestas de reglamento que ha presentado, es muy importante. El control de las ayudas de Estado es, junto a los demás aspectos de la política de la competencia, una parte fundamental en el proyecto de mercado único. Las ayudas de Estado pueden contribuir a corregir los fallos del mercado y servir al interés público, sin dañar la economía en su conjunto ni provocar distorsiones en el mercado, prestando apoyo a las empresas que producen bienes o prestan servicios, cuya provisión no se produciría de otra manera. En tiempos difíciles, en el contexto de procesos de consolidación fiscal y de una economía débil, es más necesario que nunca asegurar la eficiencia del gasto público. El mismo nivel de gasto público puede producir más y mejor impacto con un sistema inteligente de ayudas públicas que defienda los derechos de los contribuyentes y de los competidores, que aumente la calidad del gasto público y que se desarrolle en un marco de máxima seguridad jurídica y mínima carga burocrática para asegurar su efectividad. La Comisión acierta cuando promueve una revisión para asegurar una adecuada aplicación de las reglas relativas a las ayudas de Estado, centrándose en aquellas medidas que puedan distorsionar la competencia con mayor severidad, sin crear obstáculos innecesarios a las medidas que, sin incidir en el comercio transfronterizo, ni afectar de modo apreciable a la competencia, sirvan para alcanzar objetivos valiosos como la inversión regional, la investigación en el desarrollo y la promoción de la cultura, entre otros. Estos objetivos son dignos de alabanza, pero no son nuevos porque han sido perseguidos también por anteriores responsables de la política de la competencia. Por eso, como se trata del primer Pleno del año, quisiera transmitirles mis mejores deseos para que tengan más éxito que sus predecesores en este afán.

El Tribunal de Cuentas Europeo, en el informe sobre ayudas de Estado, divulgado en diciembre de 2011, sugirió ya la necesidad de mejorar el control de las ayudas nacionales. La Comisión ha detectado que el 40 de los casos controlados de las medidas de exención en bloque que se adoptan a nivel nacional presentan problemas. Será preciso, por tanto, actuar en varias direcciones, reforzando la participación y la consulta ex ante, mejorando la coordinación para que las reglas se apliquen de forma consistente, mejorando el cumplimiento de las medidas adoptadas a nivel nacional y realizando un seguimiento completo, disponiendo también de información relevante que incluya la recuperación de la ayuda ilegal. El control de las ayudas de Estado tiene una gran importancia económica y política. Afecta a decisiones adoptadas por autoridades a nivel nacional, regional y local democráticamente elegidas. El ejercicio de estos poderes y su escrutinio en el ámbito de la Unión Europea forman parte del funcionamiento democrático de la Unión. A pesar de ello, las nuevas propuestas se han preparado sobre la base del artículo 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que reconoce al Parlamento un carácter meramente consultivo. Otros ámbitos de la gobernanza económica han sido ya objeto de codecisión, e incluso una de las propuestas planteadas enmienda un instrumento adoptado previamente por codecisión, en relación con las obligaciones de servicio público en el sector del transporte. La Comisión no debe olvidar que el Parlamento es su fuente de legitimidad y su primer aliado. Me gustaría que la Comisión confirme las dos siguientes cuestiones en primer lugar, si tendrá en cuenta los dictámenes del Parlamento Europeo sobre las propuestas referidas y, en segundo lugar, si, en el contexto de una futura modificación del Tratado, estaría de acuerdo en la necesidad de revisar la falta de codecisión en la materia, con el fin de armonizar este ámbito con otros aspectos de la reglamentación económica.